Meine Herren Präsidenten, liebe Kolleginnen und Kollegen!

So könnte man zusammenfassend die Arbeit bei der Anpassung des EGF an die Anforderungen der Wirtschafts und Finanzkrise charakterisieren. Wenig Wirkung deshalb, weil die Summe der für dieses Instrument zur Verfügung gestellten Mittel nämlich 500 Millionen Euro angesichts der betroffenen Arbeitnehmer und der Größe der Krise gering erscheint. Das wäre aber der komplett falsche Schluss! Denn die Leistungen des EGF sind auch nach der Umstrukturierung im Zusammenhang mit den anderen Solidar und Unterstützungsinstrumentarien, die wir auf europäischer Ebene haben, zu sehen. Und hier ist der EGF das jüngste Kind. Er wurde ja erst im Jahr 2006 geschaffen, und er sollte damals ein klares Zeichen dafür setzen, dass die Globalisierung eben nicht nur positive Auswirkungen auf die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer hat, sondern durch Massenentlassungen, insbesondere durch Firmenverlagerungen, auch arbeitnehmerfeindliche Auswirkungen haben kann. Deshalb haben damals selbst sparsame Haushälter ihre Bedenken zurückgestellt und wir haben einen weiteren Fördertopf aufgemacht. Nun sind die Auswirkungen der Globalisierung von der weltweiten Finanz und Wirtschaftskrise geradezu überrollt worden, und unsere angemessene Reaktion ist die Anpassung der Förderkriterien des EGF. Dabei war es für unsere Novellierungsüberlegungen auch ein Problem, dass aufgrund der kurzen Laufzeit des EGF kein großer Erfahrungsschatz bei der Kommission vorhanden war und wir die Effizienz der bisherigen Regelungen auch jetzt noch schwer einschätzen können. Ich möchte auch gleich anmerken, dass das Nebeneinander von EGF und Europäischem Sozialfonds gerade für die Zukunft nicht aus dem Auge verloren werden darf.

Das heißt, ab dem Jahr 2012 müssen wir neue Überlegungen für die Fortgeltung des Europäischen Globalisierungsfonds anstellen.

Das erleichtert die Antragstellung und sorgt für Nachhaltigkeit bei der Unterstützung unserer Arbeitnehmer, bis sie einen neuen Arbeitsplatz gefunden haben. Eine sehr umstrittene Frage war die Höhe des Finanzierungsanteils der EU und der Kofinanzierung durch nationale Haushalte.

Es bleibt grundsätzlich bei den 50 Prozent also 5050 und nur in besonderen Einzelfällen kann der Finanzierungsanteil aus europäischen Geldern auf 65 Prozent erhöht werden.

Wir haben also weitergehendem Wunschdenken schon im Ausschuss einen Riegel vorgeschoben, denn der Mitgliedstaat, der Gelder für seine Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bekommt, soll sich seiner Verantwortung schon bewusst sein.

Es freut mich besonders, dass wir auch bei den Gesprächen mit Rat und Kommission eine Pauschalierung erreichen konnten, also 20 Prozent der direkten Kosten. Das ist genauso, wie wir es einige Tage vorher im Ausschuss für den ESF gemacht haben.

Ich bedanke mich für die in jeder Phase konstruktive Zusammenarbeit im Ausschuss und dann auch mit Rat und Kommission und bitte Sie um eine breite Unterstützung des vorliegenden Änderungsantrags.